Et je veux saluer le rôle des négociateurs du Parlement, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour obtenir des avancées, notamment en liant le budget à un mécanisme état de droit. Sur un plan budgétaire, ces améliorations sont incontestables par rapport à la position au rabais du Conseil. Mais elles demeurent insuffisantes par rapport aux ambitions initiales du Parlement européen. Et les agriculteurs seront les premiers à pâtir de ce budget. Sur la question des ressources propres, qui étaient, vous le savez tous, un marqueur fort pour le Parlement européen, bien sûr, il y a des novations mais ces novations sont très contraintes. La taxe sur les transactions financières est renvoyée aux calendes grecques, sans garantie de mise en œuvre. Et la contribution sur le plastique, que l'on appelle ressource propre, est en réalité une contribution payée par les États membres et n'est pas fondée sur une taxe. Mais le plus inquiétant est ailleurs. Ce budget pluriannuel, adossé au fonds de relance, ouvre le risque d'une renationalisation des politiques européennes. Et nous devons être très attentifs pour cela.